Deuxièmement, c'est vrai que le charabia institutionnel est compliqué article 114, article

C'est de l'argent privé!

Alors qu'on arrête de nous raconter c'est ce qu'on fait croire aux citoyens qu'il s'agit de protéger l'argent des citoyens.

Il s'agit de trouver un mécanisme de résolution pour des banques privées. C'est pour cela que les États, tels qu'ils sont, n'ont pas à mettre un drapeau sur ce mécanisme.

Comme il s'agit d'organiser la protection des citoyens et de faire en sorte que les banques ne puissent plus revenir vers les citoyens, c'est à dire vers les États, pour dire Nous sommes en faillite, donc c'est à vous de payer, il faut qu'il y ait un mécanisme européen.

Le seul moyen de gagner, c'est que ce Parlement dise et répète Mieux vaut pas de solution qu'une mauvaise solution. Ce n'est que si nous sommes capables de tenir et de l'expliquer que nous avons une chance de forcer la main au Conseil. Si, dès le début, nous disons entre nous Oui, nous devons accepter parce qu'il faut trouver une solution,

J'espère que le Président du Parlement le dit clairement. Que l'on envoie les vidéos de ce débat au Conseil puisque le ministre est incapable de prendre l'avion d'Athènes pour venir

Parce que la méthode communautaire protège les citoyens contre les intérêts des banques privées. Dans un combat électoral, cela se défend et c'est ce que nous devons défendre.